Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Moram reči, da se tudi sam na neki način kar malo lahko zabavam ob teh razpravah, ki so sicer do neke mere tudi koristne, kajti v vsaki besedi, ki je izrečena, je tudi nekaj resnice in tudi neka mogoče rešitev v pravi smeri. Naj za uvod povem, da to, kar sem že v stališču poslanske povedal, da tudi mi podpiramo uvedbo te preiskovalne komisije, in kot sem rekel, pričakovali smo, da bi bila mogoče ustanovljena celo prej, kajti marsikatera stranka, ki je zdaj v koaliciji, se je veliko, bi rekel, izpostavljala v predvolilnem času glede problematike Termoelektrarne Šoštanj in v vodenja te investicije, tako da smo mi pričakovali, da bo ta preiskovalna komisija celo prej ustanovljena. Mene pa na neki način vse te razprave tudi do neke mere čudijo, kajti ves čas se na neki način poudarja ali pa poskuša prevaliti krivdo na parlament na vlado, kot da bi parlament in vlada vodila posamezne projekte. Jaz mislim, da je to preveč ali pa zelo poenostavljena, bi rekel, zadeva in podobne stvari doživljamo tudi v poslanskih pisarnah, ko se ljudje za vsako stvar obrnejo na poslance in rečejo: "Spet ste sprejeli neko slabo rešitev," čeprav se spremeni uredba, pravilnik ali pa neka stvar, ki je čisto v operativni pristojnosti posameznih resorjev in ministrstev, ampak če pa pride to do nekega medijskega kasneje potenciranja, pa vsi pozabijo, da to ni bilo v domeni sprejemanja v državnem zboru, ampak so za vse krivi poslanci. Enako se poskuša tudi v tej zgodbi. Res je, da so posamezni dokumenti pri gradnji Termoelektrarne Šoštanj bloka šest bili potrjevani v državnem zboru, tudi resolucije, drugi dokumenti. Pomembno pa je, da smo mi tudi poroštvo potrdili, ne. In da v tem primeru pa ni neke velike želje tudi poslancev, da bi vsaj tiste zaveze, ki jih poroštveni zakon nalaga, na neki način izvrševali niti skozi to, da bi državni zbor bolj aktivno zahteval od posameznih subjektov, da se spoštuje poroštveni zakon. Niti vlada tega ne izvaja, tako kot narekuje ta zakon. Zdaj preiskovalna komisija oziroma ta odredba o preiskovalni komisiji in gradivo, ki je predloženo, je do neke mere pomanjkljivo in mislim, da predlagatelj glede na mojo uvodno predstavitev je bil neki odziv, da so upoštevali naše pripombe, ki smo jih dali, vendar jaz še vedno trdim, da večino tistih konstruktivnih pripomb v gradivu niso upoštevali. Verjamem, da se bo dalo v času preiskave marsikatero stvar še dodatno osvetliti in tudi pojasniti in da bo mogoče v tisti fazi, ko bo komisija delovala, kaj več posluha tudi s strani tistih, ki bodo to komisijo vodili. Verjamem pa tudi, da bo sodelovanje tudi z nami kot poslansko skupino, ker mislimo seveda aktivno sodelovati v tej preiskovalni komisiji konstruktivno, tudi kar se tega tiče. Lahko rečem, da smo mi tudi v okviru odločanja o preiskovalni komisiji na poslanski skupini večkrat se jasno izrekli o tem, da to preiskavo podpiramo. Sem pa tudi sam skeptičen, kaj bo ta preiskava na koncu prinesla, kajti veliki meri je ta odgovornost glede kršitev, ki niso vezane na politiko, ampak predvsem na izvajanje projekta v posameznih družbah, ki so sicer v stoprocentni državni lasti, ampak imajo svoja pravila igre in tudi investicije. Imajo svoj, bi rekel, organigram pa tudi časovnico, in skozi to verjetno obstaja tudi konkretna odgovornost in upam, da bodo organi, ki imajo pristojnost, da to raziskujejo, tudi v te stvari dokončno odkrili in potrdili. In tudi mi se zavzemamo v poslanski skupini, da tisti, ki so v tem postopku si na neki način pridobili neko premoženje na nezakonit način, da odgovarjajo ne glede na to, komu pripadajo ali politično ali tudi v smislu gospodarske odgovornosti. Prej je bilo v nekih razpravah govorjeno: politika je sodelovala pri tem projektu. Seveda je sodelovala, saj zakone in določene dokumente jasno sprejema politika, vendar jih sprejema za vse projekte, ki se v tej državi odvijajo, vendar tam, kjer se dobro odvijajo, nimamo pač nobenih problemov in, težko bomo mi direktno obremenili, bi rekel, državni zbor, politiko kot tako, da je kriva za to, da je TEŠ v taki situaciji, kot je zdaj. Mislim, da je bila politika tudi v preteklosti kar dosti aktivna pri opozarjanju, da je potrebno glede samega projekta ponovno premisliti in pregledati vse robne pogoje v danem trenutku, ko je bilo to še smiselno. Ni bilo pa smiselno to takrat, ko je prišel na mizo poroštveni zakon. Enkrat sem vam že razložil, da bi v primeru, da poroštveni zakon ne bi bil sprejet, bila obveznost te države še bistveno večja. Kajti družba, ki je v stoprocentni lasti bi ravno tako najela kredit, zato da bi investicijo zaključila, jasno, da bi pa subsidiarno odgovarjala za ta kredit država, kajti tako HSE kot TEŠ je v stoprocentni državni lasti. In jaz upam, da se bo skozi to preiskovalno komisijo marsikatera stvar, ki se zdaj tako vehementno zatrjuje in, na neki način tudi posiljuje neka odgovornost tako poslancev kot neki nekaterih ministrov in predstavnikov, vladnih ekip razjasnila in da ta komisija vseeno odgovorila na marsikatero vprašanje, ki se v tej zgodbi. Sam pa lahko rečem, da podpiram o preiskovalno komisijo in lahko tudi še enkrat povem, da sem potrdil poroštveni zakon.